Et vous n'arrivez pas à condamner les actions illégales de ce président américain?

Vous voulez davantage de cela, davantage de désastre? Soyons un peu sérieux, vous avez vécu sur quelle planète? Si vous voulez vraiment rassurer nos concitoyens, prenons nous en à l'OTAN, qui nous entraîne dans cette logique guerrière de Trump. Si vous voulez aider les Iraquiens, respectons la décision de leur parlement qui demande que les troupes étrangères quittent le pays. Et finalement, si vous voulez aider les Iraniens, arrêtez les sanctions contre ce pays qui détruisent la santé, l'économie et les droits sociaux de ces populations.